frú forseti það er eins með netið og möguleika hins rafræna heims eins og fleiri mannleg fyrirbæri að jafn gott og það er til síns brúks og mikla möguleika sem það notar og jafn mikið frelsi og það veitir þá getur það líka verið vandmeðfarið og því miður hneigjast ýmsir til þess að nota það

lögbrota eða glæpsamlegrar starfsemi eða hegðunar það fylgir sem sagt vandi vegsemd hverri frelsið má misnota og frelsi eins er ekki frelsi ef það er á kostnað frelsis og velferðar annarra

kosti hins vestræna heims og þannig er það hér á landi þar sem netnotkun er með því mesta sem þekkist þar með opnast aðgangur að öllum heimilismönnum jafnt börnum og unglingum sem tileinka sér ung að árum möguleika þessarar tækni og verða jafnvel virkir þátttakendur á spjallrásum og ýmiss konar samskiptum á netinu ég nefndi það aðspurður í spjallþætti síðastliðinn vetur að mér fyndist einboðið að lögreglan hlyti að beita sér gegn lögbrotum og glæpum sem fram færu á þessu sviði á þessum vettvangi eins og öðrum og reyndar var umræðuefnið sérstaklega að sporna gegn klámvæðingu samfélagsins vændi mansali og ekki síst tilraunum til kynferðislegrar misnotkunar á börnum af þessu varð nokkur hvellur og þáttastjórnendur og ýmsir spunadoktorar lögðu hlutina þannig upp að þetta hlyti þá að snúast um tilraunir til allsherjar ritskoðunar í kínverskum anda á netinu slíkt var og er fjarri mínum huga en ég hef aldrei séð nein rök standa til þess að lögregluyfirvöld þau sem eiga að gæta réttinda borgaranna og koma í veg fyrir lögbrot hljóti ekki að beita sér þarna eins og annars staðar og ekki síst þegar jafn viðkvæm mál eiga nú í hlut eins og vel þekkt er og tilraunir barnaníðinga til að komast í samband við fórnarlömb yfir netið lögreglur nágrannalandanna hafa flestar fyrir allnokkrum árum þegar skipulagt sig í þessum efnum og reka virka starfsemi til þess að reyna að hafa upp á og koma lögum yfir þá sem eru að nota netið á þennan hátt það má nefna kripos sérdeild norsku lögreglunnar og fleiri í því sambandi ég hef því leyft mér að spyrja hæstvirtan dómsmálaráðherra hvernig regluverk og umbúnað telur hæstvirtur ráðherra heppilegast fyrir lögreglustarfsemi tengda netinu og hefur dómsmálaráðuneytið tekið til skoðunar að heimila lögreglunni beitingu forvirkra aðferða í baráttu gegn barnaníðingum og eftir atvikum öðrum sem nota netið eða reyna að nota netið í glæpsamlegum tilgangi eða til lögbrota lilja klárar sjs